Señorías, Nigeria es la mayor economía del continente africano, con grandes reservas de petróleo y gas y, a pesar de ello, el 80 de su población vive en la pobreza y la riqueza se concentra en muy pocas manos. La mayoría de la extracción del petróleo está en manos de empresas europeas y muchas de ellas están denunciadas por violación de derechos humanos. Por poner algunos ejemplos Shell, por complicidad en violaciones de derechos humanos contra el pueblo ogoni Shell y Eni, por corrupción internacional —juicio que se está celebrando en Italia― o Eni, por ejemplo, por los daños ambientales causados por la explosión del oleoducto en 2010. La mayoría de los grupos de este Parlamento no han visto pertinente mencionar —casualidades de la vida— la responsabilidad de las multinacionales europeas en la violación de los derechos humanos en Nigeria, justamente en una Resolución de urgencia sobre derechos humanos ¡no vayamos a fastidiar algún negocio! Los intereses económicos de las multinacionales y sus Gobiernos cómplices están empujando a la gente a huir de Nigeria. Miles arriesgan sus vidas en las rutas migratorias hacia la Unión Europea y son víctimas de esclavitud y maltrato. Las mujeres nigerianas sufren explotación sexual tanto en el camino hacia Europa como dentro de nuestras fronteras. Mientras expoliamos los recursos naturales de Nigeria, levantamos muros y externalizamos fronteras para repeler las consecuencias de nuestro expolio o abrimos un fondo fiduciario de nuestras limosnas para África en vez de cambiar nuestras políticas económicas y geoestratégicas, que es lo que tendríamos que hacer.